Das ist mir eine ganz besondere Ehre, nicht nur deshalb, weil ich heute das zweite Mal seit meiner Verabschiedung aus diesem Hause wieder hier sein kann, um zu den Kollegen sprechen zu können, sondern weil ich auch glaube, dass es für den Rechnungshof eine Ehre ist, dies zu tun, und dass wir sehr gerne einen Beitrag zu dieser Debatte hier leisten. Das Entlastungsverfahren ist eine gute Gelegenheit, einen Blick zurückzuwerfen und zu sehen, was wir in Zukunft besser machen können. Die Berichterstatterinnen und Berichterstatter haben das ja in vielen Punkten bereits auch in ihren einführenden Reden angesprochen. Als ich im Oktober vor Ihnen stand, sagte ich, dass unsere wichtigste Aufgabe im Augenblick darin besteht, das Vertrauen der Bürger in das Projekt der Europäischen Union zurückzugewinnen und zu stärken. Daran hat sich im Prinzip nichts geändert. Wichtig dabei ist es, dass die Bürger erkennen können müssen, dass die Europäische Union vertrauenswürdig und transparent handelt, wenn sie mit Steuergeldern umgeht, dass sie dies umsichtig tut, dass sie klare Zielsetzungen hat, die Mittel effizient eingesetzt werden und die versprochenen Ergebnisse auch erreicht werden. Dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Zeller, und seinen Kolleginnen und Kollegen und dem CONT Ausschuss unter dem Vorsitz von Frau Kollegin Gräßle möchte ich zu ihren Berichten ganz ausdrücklich gratulieren. Die Entlastungsentschließungen, die hier vorgelegt worden sind, enthalten wichtige Punkte, die unsere Empfehlungen als Rechnungshof und unsere Schlussfolgerungen unterstützen. Das begrüßen wir natürlich sehr. Der Rechnungshof arbeitet intensiv auf das Ziel hin, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Haushaltsmittel effizient ausgegeben werden, was sich ja auch in unseren kürzlich veröffentlichten Stellungnahmen zum Thema Haushaltsordnung oder zur Halbzeitüberprüfung der MFF widerspiegelt. In unserer Arbeit wird deutlich, wie wichtig es ist, sich auf verlässliche Management Beobachtungs und Kontrollsysteme stützen zu können, die von allen Beteiligten beachtet werden der Kommission, den Mitgliedstaaten und den externen Prüfern. Wobei ich mich ausdrücklich dem anschließen möchte, was Herr Minister Borg und auch Herr Kommissar gesagt haben, dass wir uns bei der Verbesserung der Kontrolle, vor allem auf die qualitative Verbesserung konzentrieren sollten und weniger auf die quantitative Seite der Kontrollen. Entscheidend ist in der Tat, dass wir qualitativ wirksame und effiziente Kontrollen durchführen. In unserem Jahresbericht 2016, der heute nicht Gegenstand der Diskussion ist, der aber zurzeit in Arbeit ist und im September veröffentlicht werden soll, werden wir diese Punkte genauso wieder aufgreifen und hierauf besonders Bezug nehmen. An dieser Stelle möchte ich kurz einige aktuelle Prioritäten für unsere Institution ansprechen. Unser Jahresbericht wird kontinuierlich qualitativ weiterentwickelt. Wir werden uns stärker auch das ist bereits angesprochen worden auf Performance Aspekte konzentrieren, einfach deshalb, weil Performance genauso wichtig ist wie Compliance und es gerade sage ich mal für den Bürger von entscheidender Bedeutung ist, ob eigentlich das, was geschieht, auch wirklich richtig und effizient geschieht. Darüber hinaus werden wir natürlich auch versuchen, unsere Kommunikation zu verbessern. Dazu gehört, die enge Zusammenarbeit mit dem Parlament weiterzuentwickeln, auf allen Ebenen fortzusetzen. Das betrifft natürlich insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Haushaltskontrollausschuss, aber darüber hinaus auch die Zusammenarbeit mit den anderen Ausschüssen hier im Hause und mit der Konferenz der Ausschussvorsitzenden. Wir haben in diesem Jahr die Erarbeitung unseres Arbeitsprogramms so gestrafft, dass wir in der Lage sind, den Prioritäten der verschiedenen Ausschüsse des Europäischen Parlaments besser Rechnung zu tragen. Wir haben in diesem Jahr von der Konferenz der Ausschussvorsitze insgesamt 59 Vorschläge, die meisten natürlich aus der Haushaltskontrolle, mit Anregungen bekommen, was wir machen sollen. Wir werden das sehr, sehr sorgfältig beraten und überlegen, und ich denke, wir werden ähnlich wie in der Vergangenheit am Ende ein Arbeitsprogramm verabschieden, bei dem die Mehrzahl der Vorschläge, die wir behandeln werden, der Themen, die wir behandeln werden, hier aus der Mitte des Parlaments kommen.

Starke Fliehkräfte zerren von innen und außen an unserer Union und gefährden den Prozess der europäischen Integration. An vielen Fronten muss die Idee Europa verteidigt werden. Die Lösung kann jedoch nicht nur darin bestehen, eine Krise nach der anderen zu meistern. Genauso wichtig sind auch grundlegende Reformen. Daher meine Bitte Lassen Sie uns den kommenden Ausgabenzyklus ebenso wie die Verhandlungen über den Austritt eines Mitgliedstaats als Gelegenheit nutzen, die Art und Weise, wie wir öffentliche Gelder einnehmen, ausgeben und verwalten, zu verbessern. Auch das ist in den Entschließungen und in den Ausführungen,

In diesem Rahmen begrüße ich es auch, wie die Rolle des Rechnungshofs in zwei jüngeren Entscheidungen des Europäischen Parlaments zu institutionellen Anpassungen vom 16. Februar und zum Brexit vom 10. April angesprochen wurde.